hæstvirtur forseti háttvirtur þingmaður talaði nú um ríkisendurskoðun sem mjög góða stofnun og ég verð að skilja það sem svo að hann sé nú að draga í land eitthvað í yfirlýsingum sínum gagnvart ríkisendurskoðanda enda veitti víst ekki af það sem skiptir auðvitað máli er það að ríkisendurskoðun og ríkisendurskoðandi er fulltrúi alþingis en ekki framkvæmdarvaldsins og það erum við háttvirtir þingmenn sem hér erum sem förum með ríkisendurskoðunarmál og ríkisendurskoðandi er fulltrúi okkar en ekki fulltrúi ríkisstjórnarinnar eða einstakra ráðherra það er auðvitað það sem skiptir máli þegar háttvirtur þingmaður jóhann ársælsson er að setja fram fullyrðingar eins og þær sem hann gerði hér í ræðu sinni áðan ég ítreka að þetta eru ómaklegar fullyrðingar og það er ómaklega ráðist að ríkisendurskoðanda með þessum hætti hverjar eru svo tillögur samfylkingarinnar í þessum efnum háttvirtur þingmaður er búinn að sitja hér miklu lengur á alþingi en ég

það þarf alltaf að breyta öllum hlutum en svo eru engar hugmyndir um hvernig breytingarnar eigi að vera það er ekkert gert það er bara patað út í loftið og engar hugmyndir engin ráð og engar tillögur